A jelenlegi vitából is az tűnik ki, hogy az Európai Unió válságkezelési technikája igencsak széles skálán mozog. A növekedéshez forrásokra van szükség, ami azonban szűkösen áll rendelkezésre. A megoldást minden tagállam önállóan és együttműködve is keresi. Az ftt egy ilyen kétségekkel teli téma.

Nem véletlen, hogy ezek után csak 11 tagállam döntött úgy, hogy megerősített együttműködés keretében ezt megvalósítja. De más tagállamok is úgy érzik, hogy helye van ennek a társadalmi igazságossághoz hozzájáruló adónak az adórendszerben. Csak ők más módszert választottak. A mostani jelentéstervezet, mely megerősített együttműködésben kíván zöld utat adni az ftt nek jó és támogatandó, de nem szabad elfelejteni a tagállamok egyéni megoldásait sem, mert így talán nagyobb egyetértést remélhetünk ebben a kérdésben a jövőben.